Ja, ich meine natürlich, dass diese Sanktionen in Verhandlungen geklärt werden müssen, in Verhandlungen zwischen der EU und den USA selbstverständlich.